Diese Diskussion zeigt einmal mehr, dass wir im gesamten Umweltbereich ein ganz großes Problem haben, nämlich ein Kommunikationsproblem.

Das ist die große Problematik. Da brauchen wir auch die Unterstützung von Seiten der Kommission, dass Umwelt ein wesentlicher Faktor auch in der Wirtschaft sein kann.